2012. Altfel, riscăm să punem în pericol implementarea politicilor Uniunii anul viitor. Sprijin și eu faptul că ar trebui realizată rambursarea către state a unor plăți deja făcute în cadrul proiectelor aprobate, precum programul Erasmus. În plus, există și alte programe și politici care vor fi afectate în cazul nesuplimentării bugetului pentru anul